málshefjandi er háttvirtir þingmenn björgvin g sigurðsson hæstvirtur fjármálaráðherra árni m mathiesen verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund